Herr Präsident! Als Freund des serbischen Volkes habe ich selbstverständlich für diesen Bericht gestimmt. Aber ich kann nur staunen, was manche gestern und heute über die Minderheitenfrage gesagt haben. Kosovo hat das beste Minderheitenrecht Europas auf dem Papier. In der Praxis entwickelt es sich ebenfalls hervorragend. Mehr als die Hälfte der serbischen Volksgruppe im Kosovo nimmt bereits am öffentlichen Leben dort teil mit reservierten Mandaten, mit kommunalen Rechten auf eine eigene Polizei, auf direkte Verträge mit dem Nachbarland Serbien.

Als ich dem serbischen Außenminister der letzten Regierung das vorgetragen habe, hat er gesagt Nein, die Rechte, die wir für die Minderheiten in Kosovo fordern, die können wir